Panie Przewodniczący! To oczywiście haniebne i oburzające, że aresztuje się tuż za granicami Unii Europejskiej tak prawego człowieka jak Aleś Białacki, człowieka, który bronił innych prześladowanych, który pomagał prześladowanym, pomagał ich rodzinom. I oczywiście powinniśmy przyjąć tę rezolucję i pewnie jeszcze wiele rezolucji przyjmiemy, ale nie możemy mieć złudzeń prezydent Łukaszenka nie czyta naszych rezolucji, a nawet jeżeli czyta, to niespecjalnie, jak widać, się nimi przejmuje. Potrzebna jest więc niezwykle długotrwała i konsekwentna polityka ze strony zarówno instytucji europejskich, jak i wszystkich państw członkowskich wobec Białorusi. Musimy powiedzieć i Łukaszence i jego współpracownikom, sędziom, sprzedajnym prokuratorom, policjantom będziemy pamiętać ich nazwiska i imiona. Będziemy pamiętać, kto wtrąca do więzień działaczy opozycji. Jedno zdanie wyjaśnienia, dotyczące wypowiedzi kolegów o polskich władzach. Otóż w Polsce to Prokuratura Generalna przekazała informacje reżimowi Łukaszenki, zarówno prokuratura, która jest niezależna od rządu i parlamentu, zarówno premier, jak i wszyscy liderzy partii politycznych potępili to działanie prokuratury i określili je jako skrajną głupotę.